A válság bebizonyította, hogy a kelet közép európai régió eurozónán kívül levő országai sokkal sérülékenyebbek, mint a közös valutát használók. Erős export és külfölditőke függőségük következtében, valamint a lakosság magas devizaeladósodottsága miatt talpraállásuk is lassúbb, mint az euróövezet biztonságát élvezőké. Ha nem működik a gyakorlatban is, s nem csak a szlogenek szintjén a tagállamok közötti szolidaritás, csökkeni fog az Unió belső kohéziója, ami pedig az Unió egészének teljesítményét veti vissza. Ehhez a szolidaritáshoz pedig nincs is szükség új uniós eszközökre, pláne nem alamizsnára. A meglévő lehetőségeket, erőforrásokat kell ésszerűen felhasználni. Így segíthet az Európai Központi Bank a régió bankjai folyamatos likviditásának fenntartásában, az Európai Beruházási Bank a régiók kis és középvállalkozásainak célzott hitelekkel való ellátásában, az uniós intézmények pedig a kohéziós és strukturális pénzek felhasználási szabályainak hozzáigazításában a rendkívüli helyzethez. Külön felhívnám a figyelmüket arra, hogy sokan szeretik Kelet Közép Európát egy tömbként kezelni, pedig ezek az országok igen sokfélék és sokféle a kilábalási stratégiájuk is. Közel nyolc éves hibás szocialista kormányzás következtében például Magyarország felélte tartalékait, s jelenleg megszorításokra kényszerül, ami szöges ellentétben áll az európai országok gazdaságélénkítésre épülő válságkezelési gyakorlatával. Míg a nyugat európai kormányok már az exit stratégiák kialakításán gondolkodnak, addig a válság által leginkább sújtott kelet közép európai országok egy része még 2010 ben is súlyos recesszióval szembesül. Az exit stratégiák kialakításánál tehát nagyon fontos, hogy legyen mód a differenciálásra. Az Unió vezetői ne alkossanak olyan uniform szabályokat, amelyek csak tovább súlyosbítanák egyes országok, s így a lakosság helyzetét. A pénzügyi rendszer újraszabályozásánál oda kell figyelni, hogy a tőkekövetelmények szigorítása ne teremtsen egyenlőtlen versenyhelyzetet a bankok között. Az egészségesnek bizonyult kelet közép európai bankokat ugyanis senki nem tőkésítette fel, így ők a szigorúbb tőkemegfelelési előírásokat csak nehezebben tudnának kigazdálkodni, mint megmentett nyugat európai társaik. Emiatt csökkenne az amúgy sem szárnyaló hitelezési kedvük, és ennek áldozatai végső soron a kis és közepes vállalkozások lennének, ezt pedig mindenképpen el kell kerülni.